Am votat în favoarea raportului, deoarece demararea negocierilor interinstituționale reprezintă un pas important în procesul de reformă a politicii agricole comune. Trebuie să asigurăm un viitor viabil pentru sectoarele agricole și agroalimentare. Politica agricolă comună are o importanță deosebită pentru România.